Panie Komisarzu! Z tego co Pan mówił to wynika, że nastąpią bardzo głębokie zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Moje pytanie w związku z tym jest takie czy będą to tylko zmiany o jakościowym charakterze, czy też wśród tych zmian przewiduje się dla przykładu zmiany przydziału środków dla poszczególnych państw?